Herr Präsident! Die neuen Standards wurden bereits 2014 vorgelegt und sollten ursprünglich zum 1. Januar 2018 in der EU zur Anwendung kommen. Der Zeitplan war vor allem für kleinere Banken zu knapp bemessen, da die Implementierung mit erheblichen Umsetzungskosten verbunden ist. Übergangsfristen sollen solche Kosten minimieren. Die spätere Umsetzung dieser Standards ist daher angemessen. Im Rahmen des Systems ist das durchaus sinnvoll. Ich möchte an dieser Stelle auf einen anderen Punkt hinweisen Regulierung kostet Geld, Regulierungskosten werden tendenziell stärker von kleinen Unternehmen und Banken getragen. Sie haben weniger Personal und eine geringere Lobbymacht, um Regulierung zu ihren Gunsten zu beeinflussen ein für mich entscheidender Punkt. Eine komplizierte Bankenregelung ist nur deshalb notwendig, da man das elementare Prinzip der Haftung wirtschaftlichen Handelns außer Kraft gesetzt hat. Wer insolvente Banken mit Steuergeldern rettet, weil es politisch opportun erscheint, der braucht eine komplexe Regulierung, um den Steuerzahlern das Gefühl zu geben, künftig nicht mehr zur Kasse gebeten zu werden. Die Rettungsaktionen nach der jüngsten Finanzkrise waren nötig geworden, weil die Banken risikoreiche Engagements eingegangen waren. Die Niedrigzinspolitik insbesondere der US Zentralbank hat dazu verleitet. Wegen der Nullzinspolitik der EZB wiederholt sich dieses gefährliche politische Spiel.